Seit drei Jahren haben die Brexit Hardliner keinen Plan, wie sie die Europäische Union verlassen wollen. Wir warnen hier in diesem Haus Ein wird alle treffen. Die Europäische Union garantiert im Arbeitsrecht die Gleichheit von Mann und Frau, Arbeitnehmerrechte, Mutterschutz, Teilzeit, Elternzeit, Gewerkschaftsrechte. Mit einem harten Brexit wird diese Garantie wegfallen. Zu den größten Verlierern des no deal werden vor allem Frauen in Großbritannien gehören. Sie sind nicht so mobil wie Männer, sie sind häufiger in sozialen Berufen, sie sind häufiger im Gesundheitsbereich, im Handel beschäftigt, und sie beziehen häufiger Sozialleistungen für sich und ihre Familienangehörigen. Deshalb Solange wir eine Hand ausstrecken können, sollten wir dies tun. Eine ausgestreckte Hand ist immer besser als die zynische, selbstzerstörerische come what may come Mentalität.